de reconnaître ou de ne pas reconnaître un autre État.

Nous voulons que la coexistence de ces deux États puisse créer une nouvelle situation, non seulement pour le peuple d'Israël et le peuple palestinien, mais aussi pour toute la région, car c'est effectivement là une situation très grave, qui met en péril non seulement l'espoir du peuple palestinien, mais aussi la paix régionale et la paix dans le monde.